Signor Presidente, onorevoli colleghi, queste elezioni in Myanmar ci raccontano di un passaggio fondamentale nella storia del Paese finalmente è tornata la democrazia. Voglio ringraziare anche i colleghi che hanno avuto l'onore e l'onere di rappresentare il Parlamento europeo in un momento tanto storico. Però adesso al governo del Myanmar si prospettano delle sfide difficilissime da un lato, riuscire finalmente a ridurre completamente l'influenza dei militari che ancora, purtroppo, conservano il 25 dei seggi

La crescita del PIL deve portare a una crescita del benessere e dello sviluppo per tutta la popolazione e questo passa dalla lotta alla corruzione ma passa anche da una decisa azione contro la discriminazione della popolazione Rohingya, una delle minoranze più perseguitate al mondo. Aung San Suu Kyi è solita ripetere che la paura è l'unica prigione. Speriamo che nel Myanmar non ci sia una prigione nei confronti del cambiamento e come Unione europea, non possiamo fare altro che assecondare questo cambiamento.